To jest ewidentne pogwałcenie traktatów i filozofii, na której Unia Europejska miała się opierać. Jest to narzędzie do dyscyplinowania krajów, które się nie słuchają. A co będzie traktowane jako brak praworządności lub praworządność, to już wiemy będzie to to, co Niemcy uznają za brak praworządności.